hæstvirtur forseti ég er með fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra sem varðar ísafjarðarflugvöll og spurningin er svona með leyfi forseta er eitthvað sem stendur í vegi fyrir því að ísafjarðarflugvöllur fái stöðu alþjóðaflugvallar nú er það þannig að fyrr á árum var millilandaflug frá ísafirði og þá ekki síst til grænlands og það er fyrst og fremst það sem liggur að baki þessari fyrirspurn það er fyrst og fremst flugið til grænlands sem hér um ræðir ég er ekki að velta því fyrir mér hvort stórar farþegaþotur komi til með að lenda á ísafjarðarflugvelli ég þekki ýmsa annmarka sem völlurinn hefur en hins vegar er þetta mál sem mundi skipta miklu máli

en þetta er það sem hamlar ég geri mér líka grein fyrir því að um beinan útflutning gæti verið að ræða frá vestfjörðum ef þetta næðist fram sem mundi skipta máli líka eins og allir þekkja er starfsemi fyrir vestan sem hefur verið að eflast á síðustu árum og varðar sjóstangaveiði nú hef ég kynnt mér það að þeir sem standa fyrir þeirri starfsemi eru ekki kannski endilega að hugsa sér þetta sem möguleika eða se mikilvægan þátt í starfseminni vegna þess að þeirra gestir koma frá mörgum evrópulöndum en annað er það sem þar mundi skipta máli sem ég veit að hæstvirtur samgönguráðherra er ekki kannski sá rétti til að svara en það varðar tollskoðun sem væri mikilvægt að gæti farið fram fyrir vestan hjá þeim farþegum sem eru að fara úr landi en það er mál sem varðar annan ráðherra en ég ætlast ekki til að hæstvirtur samgönguráðherra svari þessu en ég held að það væri mjög áhugavert að heyra það hvað hæstvirtur ráðherra hefur um þetta mál að segja og hvort hann sér einhverja möguleika sem gætu gert